Mindenekelőtt szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, hiszen az előttünk fekvő jelentés, bár elsődlegesen a tőzsdén jegyzett vállalatok irányítási keretéről és azok közös szabályozásáról szól, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a magatartási kódex kibővítésére, valamint a betart vagy indokol elv kellő és megfelelő szintű alátámasztásának megkövetelésére is. E prioritásokat én is mint az ECON nak a néppárti árnyékjelentéstevője célul tűztem ki. Ezáltal meggyőződésem, hogy az irányítási rendszer rugalmasabbá válik és a mindennapi élet gyakorlatához közelebbivé tehető. Az új szabályozás mindamellett összhangban áll a pénzügyi szolgáltatásokat végző vállalatok vállalatirányítási rendszerével, és támogatja azt, hogy a vállalatok magatartási normáit nemzeti szinten határozzák meg. Saját kezdeményezésre belekerült egy olyan javaslat, hogy a Bizottság dolgozzon ki egy irányítási csomagot, ami az elismert legjobb gyakorlatokat foglalja össze annak érdekében, hogy a belső piac motorjaként is szolgáló kkv k minél inkább egységes keretek között tevékenykedhessenek.